Tisztelt Elnök asszony! Egy olyan ügyre szeretném felhívni a figyelmét, amely már az Egyesült Államok törvényhozásában is téma volt, ezért úgy gondolom nekünk is foglalkoznunk kell vele. Romániáról és a kommunista diktatúra idején államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról van szó. Az egyik egyébként kisebbségi egyház tulajdonát képező már visszaszolgáltatott ingatlan ügyében jelenleg is folyik egy bírósági per az országban, a vádlottak pedig nem mások, mint az egykori restitúciós bizottság tagjai, Markó Attila államtitkár és társai, akik néhány évvel ezelőtt a hatályos törvények értelmében, hivatali kötelességüknek eleget téve a visszaszolgáltatásról döntöttek. A per végkimenetele az egész romániai visszaszolgáltatási folyamatra befolyással lehet, hiszen megkérdőjeleződhet az egyházi ingatlanok visszajuttatása jogos tulajdonosaiknak. Kérem az Európai Parlamentet és Önt, hogy kísérje figyelemmel az ügy további alakulását, hiszen a jogállamiság érvényesítését minden tagállamától elvárja az Unió. A következő tárgyalás éppen holnap lesz, az ügy egyetlen méltányos lezárása pedig a képtelen vád ejtése lehet.